Pane předsedající, jistě je tento případ velice politováníhodný a myslím si, že ten, kdo někdy strávil nějaký čas prací jako policista, nám určitě potvrdí, že vždycky každý policista velmi pečlivě zvažuje, zda použít zbraň proti prchajícímu vozidlu. Myslím si, že většina policistů, kteří někdy zbraň použili, si to do konce života vyčítají.

My politici bychom neměli zneužívat případy k tomu, abychom do nich zasahovali. Proto vás prosím, nechme tento případ vyšetřit příslušné orgány a v současné době do toho případu nezasahujme.